virðulegi forseti ég er búinn að halda tvær ræður um þetta mál og að

hans ágætu ræðu sem ég hvet alla til þess að hlusta á sem ekki hlýddu á þá mig langar aðeins að upplýsa hæstvirtan forsætisráðherra um það hvernig það virkar stundum við þinglok þá er það þannig að fólk hefur nóg að segja sér í lagi í mjög stórum og viðamiklum málum eins og fjárlögum íslenska ríkisins sér í lagi þegar það er mikið af breytingartillögum sér í lagi þegar breytingartillögur koma meðfram þingfundi í því felst engin gagnrýni á það fyrirkomulag ég er bara að benda á að langar umræður eru eðlilegar um sum mál sér í lagi þegar það eru fjórir stjórnarandstöðuflokkar sem hafa margir misjafna sýn á það hvernig hlutirnir eiga að vera það sem gerist síðan er að þegar meiri hlutinn fer að kvarta og sækjast eftir því að menn fari einhvern veginn að skerða sinn ræðutíma eru þeir að biðja minni hlutann um að hefta málfrelsi sitt það er þess vegna sem það koma til samningar það er ekki verið að verðlauna fyrir málþóf eins og það er kallað þetta er bara hluti af því ef meiri hlutinn vill stytta umræðuna að þá auðvitað þarf hann að bjóða eitthvað til baka ef menn ætla ekki að